Nagyon hasznosnak tartom, hogy az Európai Bizottság körmére néz a kormányoknak. Ez fontos biztosíték az európai polgárok számára. A kizárólag megszorításokra koncentráló gazdaságpolitika azonban megfojtja a növekedést és a munkahelyek megszűnéséhez vezet. Andor biztos úr többször is rámutatott arra, hogy a növekedés megfojtása, a szociális kiadások megnyirbálása és a szociális párbeszéd lebontása tarthatatlan. Látható, hogy több tagállamban elértük a lakosság tűrőképességének határát.

Magyarországon immár második alkalommal indult el az éhségmenet az idén már több hátrányos helyzetű térségből.